Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen! Die Aktionen in der Türkei gegen die Menschenrechte, gegen Demonstranten sind unerträglich und müssen zurückgewiesen werden!

Aber was hat denn zu dieser Zahl von Demonstranten geführt?

Wir meinten zu helfen, eine Rechtsstaatlichkeit zu errichten und das Militär zurückzudrängen, und kommen zu einem Ergebnis, das nicht mehr so ist wie beim alten Atatürk Regime.

Ich habe manchmal den Eindruck, dass Europa benutzt worden ist, die alten Hemmnisse wegzubringen und dann eigene Ziele zu erreichen, die große Teile der Gesellschaft, die eine säkulare Gesellschaft haben wollen, dann nicht mehr wollen.

Ich meine, wir müssen mit der Türkei weiter verhandeln, wir müssen neue Wege finden, Alternativen zur Vollmitgliedschaft, Norwegen Lösung.